Tisztelettel kérdezem, hogy az a magyar kormány, bizonyos Orbán Viktor által vezetve akinek egyébként a pártja az Önök soraiban ül épp ezekben a napokban kötöget 10 évre, 20 évre, 30 évre előre titkosított energiaszerződéseket az oroszokkal, ez Önök számára elfogadható magatartás e?